Das ist eine Frage des politischen Willens, nicht eine Frage der Rechtsgrundlage. Wir haben uns das angeschaut, es gibt eine Rechtsgrundlage. Das heißt, wenn die Kommission bereit ist, weiter zu gehen als das, was sie jetzt tut, ist es absolut möglich. Insofern nehme ich auch jetzt die einleitenden Bemerkungen der Ratspräsidentschaft einmal als positives Zeichen, dass wir hier einiges tun können und auch müssen. Wir haben diese Debatte gut angesetzt, was den Zeitpunkt betrifft.

Das heißt Hier ist etwas schlichtweg falsch gelaufen. Es ist ein Fehler im System, und deshalb müssen wir dieses System reparieren. Das heißt Wir brauchen und ich wiederhole es noch einmal eine horizontale Richtlinie und nicht nur eine, die sektoriell ansetzt, denn sonst könnten wir hier bei unserer Arbeit, die wir jetzt im Europäischen Parlament leisten, wenn es um LuxLeaks, also um unseren TAXE Bericht von heute geht, wenn es darum geht, aufzuzeigen, was noch alles bei den Panama Papers enthalten ist, nicht genau auf diese Zusammenarbeit

Ich bin mir sicher, dass das Europäische Parlament sie da voll unterstützen wird.